Señor Presidente, los mercados únicos se convierten, en muchas ocasiones, en una herramienta para devaluar las condiciones de trabajo. El mercado de transporte, que es tan importante para el desarrollo económico y social, es un mercado frágil que se está precarizando por prácticas desleales, como la deslocalización de empresas hacia países con bajos costes de explotación. La normativa que tenemos, o no sirve o legitima el dumping social el principio de libertad de elección en los contratos de trabajo, recogido en el Reglamento Roma I, es una falsedad el trabajador nunca puede elegir frente al empleador sus condiciones laborales. La Unión Europea tiene que favorecer, al alza y no a la baja, la armonización de las condiciones de vida y de trabajo un salario mínimo no puede significar la bajada del salario mínimo en algunos países de la Unión. Y tenemos que favorecer el equilibrio económico entre los distintos países de la Unión Europea, porque esta es, al final, la causa última de estas desigualdades y estas diferencias, y no imponer, como se viene haciendo, al resto de países las condiciones laborales de los países que tienen las condiciones más bajas.